Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les Présidents du Conseil, chers collègues, nous sommes des présidents heureux ce matin et vous avez démontré que vous pouvez être présents sans pénalité.

Qu'avons nous réussi à faire ensemble ces dernières années et en quoi avons nous échoué? Quels sont nos projets? De quels moyens politiques et surtout de quels moyens financiers nous doterons nous pour les réaliser? Ce débat, mon cher Président, est le bienvenu et je suis heureux que le Parlement et la Commission, les deux institutions communautaires qui représentent et défendent l'intérêt général européen, soient associés ce matin à cet exercice que le groupe PPE souhaite tourné vers l'avenir. Les Européens se demandent parfois, pour ne pas dire souvent, ce que fait vraiment l'Europe pour répondre à leurs problèmes et à leurs attentes. En même temps, tous les sondages le montrent depuis des années, ils sont demandeurs non pas de moins, mais de plus d'Europe. Plus d'Europe sur la question des migrations la question des Roms, qui appelle une stratégie européenne à long terme, en est une parfaite illustration en matière de respect de la personne. Plus d'Europe pour les représenter dans le monde. Comment pouvons nous, par exemple, justifier notre absence à la table des négociations entre Israël et la Palestine, alors que nous sommes les premiers donateurs dans cette région?

Nos concitoyens ont aussi conscience qu'il faut plus d'Europe, et non pas moins, pour assurer notre sécurité, qu'il s'agisse de la sécurité des personnes, de la sécurité énergétique ou de la sécurité alimentaire. Ils savent que l'Europe doit davantage se coordonner pour créer de la croissance et des emplois, comme tu l'as si bien décrit, pour réguler les marchés et pour éviter de nouvelles attaques spéculatives. Ils comprennent qu'il faut plus d'Europe aussi pour réduire les inégalités et pour renforcer notre modèle européen de société, notre économie sociale de marché. Nous avons donc besoin de plus d'Europe, non pas pour interférer dans les détails de la vie quotidienne, mais pour aborder ensemble de façon beaucoup plus efficace et, j'y reviendrai, de façon plus rentable, de façon moins coûteuse, nos défis communs. Nos concitoyens, je le disais, se demandent pourquoi l'Europe n'est pas plus efficace, plus organisée, plus écoutée dans le monde. Ils attendent de façon légitime que les efforts économiques et financiers qui leur sont demandés portent leurs fruits et nous tirent tous ensemble vers le haut. Il faut plus de gouvernance européenne. C'est à nous, Parlement et Commission, d'œuvrer en ce sens, de convaincre les États membres de travailler ensemble, d'investir ensemble. Ce n'est pas pour porter atteinte à la souveraineté ou au prestige de nos États. C'est au contraire la seule façon de préparer sérieusement et efficacement l'avenir des 500 millions d'Européens et des générations futures. Je demande donc à la Commission, à toi, cher José Manuel, mais aussi à chaque commissaire, de prendre encore davantage d'initiatives pour proposer des mesures et les réformes dont nous avons besoin en Europe pour que les choses fonctionnent mieux, et d'expliquer ces projets à nos concitoyens. Je souhaite, avec mon groupe, que notre Parlement accompagne cet effort en usant de ses nouvelles prérogatives de colégislateur avec le Conseil. Ce n'est pas uniquement une question de pouvoir, c'est une question de compréhension et c'est une question dont nous devons discuter pour faire avancer l'Europe. Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, si nous devons être ambitieux, nous devons également mesurer le chemin parcouru. Je crois que, sur plusieurs sujets importants, l'Europe n'a pas à rougir de son action ces derniers mois. C'est elle, en effet, qui a pris l'initiative de réformer les marchés financiers après la crise de Wall Street de l'automne 2009. C'est l'Europe qui, après avoir subi des attaques spéculatives sans précédent au printemps dernier, a pris des mesures également sans précédent pour renforcer et assainir son économie. Les premiers effets de cette politique se font déjà sentir mais il faut encore aller plus loin. C'est l'Europe encore qui a joué un rôle de pionnier dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut bien le dire, la conférence de Copenhague nous a laissé un goût amer. Nos ambitions restent inchangées et le cap est désormais irrémédiablement fixé. Nous pouvons en être fiers. Que devons nous faire dans les mois et les années à venir pour consolider notre action, pour renforcer la confiance de nos concitoyens dans notre action commune? Je proposerai trois pistes. La première est de renforcer notre économie, de réduire les inégalités par une série de mesures qui favorisent le retour des investissements, la confiance des entrepreneurs, la possibilité de développer de nouveaux débouchés créateurs de richesse et d'emplois. Mesdames et Messieurs les commissaires, mon cher Président, il faut faire sauter les règles, comme tu l'as dit, au niveau des transfrontaliers. Il est inadmissible qu'au XXIe siècle nous ayons encore des règles draconiennes qui n'ont plus rien à voir avec la réalité de l'Europe. La deuxième est de démontrer plus de sérieux dans notre politique extérieure commune et de devenir, comme tu l'as répété, un acteur plus respecté encore dans le monde. Nous ne pouvons plus nous contenter d'expliquer que l'Europe c'est compliqué, que cela prend du temps et qu'il faut avoir de la patience.

L'Europe est l'une des principales puissances mondiales et sa première priorité, à mes yeux, doit être de bâtir des relations d'égal à égal avec ses principaux partenaires et en particulier avec les États Unis.

Mais je veux également insister ce matin sur l'importance pour l'Europe de bâtir des relations stratégiques et ciblées non seulement avec la Russie mais aussi avec la Chine, l'Inde et le Brésil. Je souhaite que le service d'action extérieure soit un instrument efficace dans cette perspective et nous pouvons faire faire des économies à nos différents États si nous mettons cet instrument en place. La troisième piste pour que la construction européenne soit à la hauteur des enjeux concerne le nerf de la guerre, l'argent.

Allons nous continuer à investir chacun de notre côté dans l'innovation et la recherche? Pour l'éducation et la formation?

Pour notre politique énergétique? Allons nous continuer longtemps à constater tandis que les États Unis, la Chine, l'Inde sont capables de faire avancer la recherche fondamentale ou appliquée, de se positionner sur les marchés de demain que nous, Européens, sommes trop hésitants à mettre nos ressources en commun, pour réaliser ainsi des économies d'échelle et un bond en avant en termes

Nous obligeons actuellement nos chercheurs à quitter l'Europe. Il faut absolument que nos chercheurs aient envie de revenir et de rester en Europe. Voilà les vraies questions que nous, Parlement et Commission, cher José Manuel, nous devons mettre sur la table au moment où nous allons aborder les négociations sur le financement des projets européens pour la période

Le temps est certainement venu pour l'Europe de disposer de ressources propres. N'ayons pas peur des mots. Et la question d'un impôt européen ne doit pas être taboue. Il ne s'agit pas de créer une taxe qui s'ajoute aux taxes nationales, bien au contraire, il s'agit de réaliser des économies d'échelle et de faire en sorte que les fonds publics soient au total mieux dépensés et donc, institution fine, de réduire les charges sur les ménages et sur les entreprises. Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, la dimension européenne et internationale est une évidence pour les jeunes générations, qui attendent de nous non pas de longs discours mais des solutions à leurs problèmes et des perspectives pour leur avenir.